Pani komisarz Jourová powiedziała, że jeżeli sytuacja w Rumunii się nie zmieni, to Komisja podejmie konieczne działania. Na szczęście ta Komisja żadnych działań nie podejmie, już dość działań szkodliwych w tej kadencji podjęła. Może co najwyżej wykonać gesty wyborcze i pan Timmermans, o którego pytano, jeszcze zapewne wiele takich gestów politycznych, wykorzystując swoje stanowisko, zrobi. Natomiast jeżeli chodzi o Rumunię sytuacja w Rumunii jest trudna, jest nie mniej skomplikowana niż w Wielkiej Brytanii. Mnie nie podoba się tolerancja władzy dla tak zwanej drobnej korupcji, bo korupcja zawsze jest złem, a upowszechniona korupcja jest złem powszechnym, ale nie podoba mi się również permanentna, wieloletnia inwigilacja polityków, bo społeczeństwo inwigilowane nigdy nie będzie wolne. Również wolny nie będzie naród, którego zasadą staje się zwracanie się do zagranicy jako do arbitra swoich własnych problemów.